Hoy me enorgullezco de este paso tan importante que se va a dar en este Parlamento con el voto de este Reglamento. Este Reglamento es un paso de gigante teniendo en cuenta que llevamos solicitando su puesta en marcha desde el año 2006 y que hasta el 2009, con el Tratado de Lisboa, no se ha hecho obligatorio. Mañana se dará un paso más en la acción social en situaciones de crisis, con lo que podríamos llamar la puesta en marcha de un Erasmus solidario. Un programa que dará la oportunidad a cientos de europeos —personal especializado y organizaciones— de formarse a la vez que les presta apoyo. Como todo lo que innova, tendrán muchos retos por delante entre otros, asegurar su complementariedad con respecto al trabajo que realizan sobre el terreno profesionales y personal militar.

Permitirá a los europeos expresar sus compromisos con nuestros valores clave de solidaridad y respeto de los derechos humanos, y dará pie a una sociedad europea más cohesionada y comprometida. En definitiva, será una herramienta más para conseguir llegar a donde más falta hace. Una herramienta que da impulso a otra Europa.